virðulegur forseti ég mæli fyrir því frumvarpi sem forseti kynnti það hefur áður verið lagt fram á alþingi og fyrir því mælt og ég vísa til fyrri ræðu minnar við þá framlagningu um efni málsins en í meginatriðum lýtur það að því að auka heimildir yfirvalda til að haldleggja ólögmætan hagnað af ólöglegri starfsemi